Je voudrais ajouter un point très important et je crois, là aussi, Monsieur le Vice président que vous serez d'accord avec cette analyse une des raisons pour lesquelles les coopérations renforcées n'ont pas suffisamment fonctionné, c'est parce qu'aucune des trois institutions ne s'est vraiment organisée pour les mener à bien, pour les prendre au sérieux et se les approprier.

Et comme les gouvernements changent eux mêmes, du côté du Conseil, ce qui est une priorité pour certains gouvernements à un moment donné ne l'est plus lorsqu'il y a eu des changements électoraux dans les pays qui étaient les initiateurs. Et c'est la raison pour laquelle nous recommandons, dans notre rapport, que chaque institution, et notamment la Commission européenne, s'organise est ce qu'il faudra un commissaire particulier? Cette question pourrait être décidée par un futur président de la Commission.